Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Kaj nam prinaša današnja novela Zakona o vrtcih? S sprejemom zakona bi izboljšali socialni položaj družin, ki imajo več kot enega otroka v vrtcu. Cene vrtca so po mojem mnenju previsoke, saj predstavljajo prevelik delež proračuna družin s povprečno plačo. Strmeti bi morali k temu, da bi uvedli brezplačen vrtec za vse. To bi bilo najbolj pravično za vse. In tukaj se strinjam s kolegico Sluga, mogoče ta ukrep ne bi dal kratkoročnih, rezultatov glede demografije rodnosti v Sloveniji. Bi pa sigurno dolgoročno izboljšal klimo, in, ljudi ljudi pripeljal do tega, da bi se rajši odločali za več otrok. V debatah o davkih velikokrat poslanci koalicije trdite, da so obdavčitve u tujini višje kot v Sloveniji. Mogoče to res drži, vendar pa za višje davke v tujini, dobijo tudi boljše storitve, med njimi tudi brezplačen vrtec za vse otroke. Si predstavljate, kako bi lahko razbremenili centre za socialno delo, če ti ne bi potrebovali vsako leto delati izračunov, razporeditve otrok v plačilne razrede za plačilo vrtca. Verjetno bi tukaj lahko tudi nekaj prihranili. Se pa v bodoče že veselim, predloga koalicije za ureditev tega področja.